Je crois aussi qu'elle ne peut pas nous dispenser d'apporter des preuves de notre solidarité avec les réfugiés, ce qui implique, à mon sens, l'activation d'une directive comme celle sur la protection temporaire, en cas d'afflux massif, qui a précisément été inventée pour ce type de situation, pas plus que d'aller chercher dans les fonds des projets pilotes les moyens de relocaliser en Europe les réfugiés,

je ne sais pas quand nous l'activerons, si nous ne le faisons pas maintenant. Plus globalement, je crois que l'Union européenne doit s'investir comme acteur politique, et M.

Et je crois qu'il y en a un qui s'occupe très bien de Genève II et qui profite des négociations et de cette perspective de négociation, c'est Assad.

Nous, nous devons, la semaine prochaine au niveau du Conseil cela me paraît très clair et indispensable lever cet embargo pour pouvoir soutenir l'opposition par tous les moyens, y compris militaires.

Je voudrais dire à certains de mes collègues que, dans cette région justement de Syrie, les chrétiens d'Orient sont en train de prendre les armes aux côtés des rebelles syriens pour repousser le Hezbollah.